Signor Presidente, un anno fa, nel novembre 2012, il Commissario Reding presentava una bozza legislativa mirata a un più equo inserimento delle donne senza incarichi esecutivi nei consigli di amministrazione delle società quotate in Borsa. Tale proposta nasceva dall'esigenza di compensare un dato preoccupante, secondo cui la percentuale di uomini nei consigli di amministrazione di società europee operative sul mercato azionario ammontava all'85 percento. I dati odierni non sono confortanti soltanto il 16,6 percento delle posizioni non esecutive sono ricoperte da donne. Tali premesse sono quindi sufficienti a giustificare la necessità di questa relazione e quindi auspico che domani il Parlamento europeo sosterrà compatto la relazione delle due colleghe, una relazione che lancia un messaggio trasversale e condivisibile da parte di tutti ossia che l'uguaglianza di genere è un obiettivo da perseguire.

Questo è il messaggio che è stato lanciato e non credo alle colleghe che hanno affermato che le donne non hanno bisogno di quote, perché in Italia oggi i dati sono chiari per tutti.